Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, est il normal que la Commission décide avec les États membres d'un redéploiement des fonds et que le Parlement soit mis devant le fait accompli?

Comment est il possible de dire avec certitude, en 2012, que ces fonds ne seront pas dépensés avant la fin de la programmation? Ce que je veux dire, c'est qu'aucune des régions initialement bénéficiaires de ces fonds ne devra se trouver pénalisée par ce redéploiement. Mais au fond, la raison de ce redéploiement ne se trouve t elle pas ailleurs? Ne s'agit il pas de venir atténuer les effets dévastateurs des politiques d'austérité qui sont actuellement mises en œuvre dans l'ensemble de l'Union européenne? Pour atténuer les effets de la crise, il aurait été bien plus judicieux de mobiliser des ressources nouvelles. Mobiliser des ressources nouvelles pour financer de véritables politiques de croissance et des politiques pour l'emploi des jeunes. Dans ces ressources nouvelles, je pense à la taxe sur les transactions financières, que nous appelons de nos vœux depuis fort longtemps et qui reste toujours à concrétiser.